Panie Przewodniczący!

Natomiast to, co jest najważniejsze i najtrudniejsze, to właśnie równość w zakresie traktowania zdrowia kobiety i prawa do samodecydowania o swoim losie.